Wir hatten in den vergangenen Jahren zahlreiche Lebensmittelskandale. Daraus müssen wir Konsequenzen ziehen. Wichtig ist uns vor allen Dingen, dass die Strafen, wenn man erwischt wird, abschreckend sein müssen. Beim Pferdefleisch hat unsere Kollegin Esther de Lange ja festgestellt, dass teilweise die Strafen geringer waren als der wirtschaftliche Erfolg durch die Täuschung. Das wollen wir ändern. Dazu hat der Ausschuss einen Änderungsantrag von Esther de Lange angenommen. Ich hoffe, dass das Plenum diesen Änderungsantrag auch bestätigen wird. Die Strafen müssen mindestens doppelt so hoch sein wie der wirtschaftliche Vorteil, den man durch den Betrug hat.

Ärgerlicherweise hat der Ausschuss die Ausnahmen für kleine und mittlere Betriebe gestrichen.

Deswegen hat die EVP Fraktion einen Antrag vorgelegt, der sagt, dass wir eine Ausnahme brauchen. Der Vorschlag der Kommission war da aber ein bisschen rigide. Zehn Mitarbeiter sind heutzutage nicht viel, auch mit zwölf oder fünfzehn Mitarbeitern ist man ein sehr kleines Unternehmen. Da sollten solche Ausnahmen möglich sein. Deswegen haben wir einen Änderungsantrag eingereicht und werden auch zwei Änderungsanträge der ECR unterstützen, damit die Mitgliedstaaten hier Flexibilität haben.